Hannu Takkula a membro della Corte dei conti europea, il Parlamento prende atto della vacanza del suo seggio a decorrere dal 1o marzo